Voorzitter, geachte commissaris, zegt uw collega De Gucht en zegt collega Kroes nou dat er voorlopig geen maatregelen te verwachten zijn?

Nederland heeft in juni 2011 een soort noodwetje moeten aannemen, die netneutraliteit wettelijk verplicht, als eerste land in de Europese Unie, wat een direct gevolg was van het feit dat onze grootste telecomoperator KPN de klanten wilde laten betalen voor concurrerende online diensten zoals Skype of WhatsApp, en dat terwijl er in het eerste